Hvala lepa za besedo. V Sloveniji je kar nekaj degradiranih območij, ki so posledica nevestnega ravnanja z okoljem, po navadi. Razlogi so različni, vendar sedaj ne bi govoril o njih. Ker se v zadnjih letih zelo veliko govori o ekologiji in se jo skuša tudi urediti kar največ, da se ta degradirana območja sanira oziroma spravi v prvotno stanje in za to tudi pridobi ustrezna evropska sredstva, imam za ministra nekaj vprašanj. In sicer me zanima, koliko je teh vseh degradiranih območij v Sloveniji po zadnjem popisu, kako se država sooča s temi območji, kako se loteva odpravljanja posledic degradiranosti, koliko sredstev so letos namenili za sanacijo degradiranih območij in pa ali so ta območja na zemljiščih v državni, občinski ali privatni lasti in koliko procentualno. Jaz bom izpostavil degradirano območje doline potoka Rakovnik v Šmartnem pri Litiji, o čemer sem že govoril tudi na zaslišanju ministra, in je obljubil pomoč in podporo, da se ta ta to degradirano območje sanira. V Šmartnem pri Litiji so v tako lepo dolino potoka Rakovnik leta devetinšestdeset začeli voziti zelo nevarne škodljive usnjarske odpadke, polne polne raznih amonijev, nitratov, sulfatov, kromov, skratka težkih kovin, kislin, zelo nevarnih zadev, ki izhlapevajo v zrak in pa s tekočino odtekajo v naravo, v potok Rakovnik, v reko Reko in v reko Savo pa v morje. In tega vsa leta na na na na milijone kubikov. Zdaj, tako je - tam, na tem območju je nekje okrog sto tisoč ton teh nevarnih odpadkov in že leta in leta se borimo za to, da se to območje sanira. Da se te odpadke odpelje, kar bi bila najprimernejša rešitev, in tudi minister je obljubil, da se bo zadeve lotil resno, in seveda želim, da tudi pride to nevarno odlagališče pogledat. Ureja se prenos lastništva zemljišča, pa me zanima, kako je s tem. In pa prosil sem za novo finančno oceno sanacije oziroma kompletnega odvoza v sežigalnico ali drugo primerno mesto. Zanima me pa točno časovnica, kdaj bo sanacija opravljena in pa predlagam še enkrat, da se vse nevarne odpadke odpelje iz tega območja in da ljudje normalno živijo, da se ne zastruplja narava, okolica, živali, rekla in tako naprej. Torej predlagam, da minister na moje poslansko vprašanje odgovori ustno na naslednji seji. Hvala lepa.